Frau Präsidentin! Gerade erst berichten die Medien davon, dass die Vorstände der bundesdeutschen Pleitebank HRE für knapp zwei Jahre Arbeit Ansprüche auf Luxuspensionen erworben haben, aus Verträgen, die abgeschlossen wurden, als diese Bank bereits massive Staatshilfe bekam. Dies bestätigt den Bürger der Union in der Meinung, dass den Banken Geld nachgeschmissen wird, während bei den einfachen Bürgern massiv gespart wird. Artikel 9 des Lissabonner Vertrags redet von einem hohen Beschäftigungsniveau unter Gewährleistung eines angemessenen sozialen Schutzes. Das klingt für jene Menschen in Europa, die von der Finanz und Wirtschaftskrise besonders hart getroffen sind und bei denen nun gespart wird, wie blanker Hohn. Wenn etwa in Ungarn die Pensionsreform zurückgenommen wird und die Bürger in das staatliche Pensionssystem zurückwechseln müssen oder 70 ihrer Pensionsansprüche verlieren, dann zeigt das, welch eisiger Wind in der EU weht. In der Plenardebatte zur Zukunft der Eurozone erklärte der EU Ratspräsident, die Vorkommnisse in Dublin hätten die Bedeutung einer wirtschaftspolitischen Steuerung in der EU unterstrichen. Das Gegenteil ist meines Erachtens der Fall. Zu viel Zentralismus und zu viel Gleichmacherei.